Hvala, poslanec Trček za tole vprašanje. Jaz se bom kot okoljski minister osredotočil na vsebino, vezano na državni prostorski načrt, ker mi kot Ministrstvo za okolje in prostor smo nosilci samega postopka, vsebino pa, tako ke je že ministrica povedala, delava potem z njenimi kolegi. Zato je dobro malo glede samega postopka povedati. Sredi decembra je potekala javna razgrnitev za državni prostorski načrt za letališče v Mariboru in pa sama javna obravnava je bila dvaindvajsetega enajstega lansko leto. Trenutno so v pripravi stališča do pripomb, z javne razgrnitve, ki morajo biti končana sredi februarja. Zakonsko imamo rok šestdeset dni, da to opredelimo. Po mojih izkušnjah iz drugih prostorskih načrtov, tudi iz tujine, sto štirideset pripomb za eno letališče ni veliko, jih je pa treba vse sprocesirati in tudi pri tistih, ki ni upoštevana obrazložitev napisati, zakaj ni bila upoštevana. Največ pripomb se nanaša na hrup, zrak, pitno vodo, kmetijska zemljišča. To, kar sem jaz malo spremljal, so pripombe prihajale v hišo, je moj ta prvi zaključek največja bojazen, ker ljudje ne vejo, kaj se bo tam delalo. To pomeni tudi, na ena ena točke je, moramo vedeti, kaj se bo tam delalo, zato da lahko lažje z aktivno z lokalnimi skupnostmi tudi začneš naprej razgovarjati se. Seveda zame kot okoljskega ministra je najbolj pomembno, da bojo upoštevani, da bo investitor upošteval omilitvene ukrepe, ki jih določa okoljsko poročilo. To pomeni, da bomo povedali, da lahko obratuje podnevi, ponoči, da se bo držal glede ravni hrupa , protihrupne zaščite in tako naprej. Kar se tiče zaključka samega same priprave DPN, je potrebno pridobiti še pozitivno odločbo o sprejemnosti vplivov. To pomeni, zaključiti tule celoten postopek, celovite presoje vplivov na okolje in pa seveda pridobiti pozitivna mnenja vseh sodelujočih državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora. Potem za samo DPN ni več ovir naprej. Torej, kar se tiče postopka, je zadeva v sklepni fazi in bomo skupaj z ministrstvom to nadaljevali, če bo pač taka želja. Hvala.